U pograničnim područjima situacija postaje neodrživa, a prijeti nam i snažna humanitarna kriza. U Hrvatskoj na migrantskoj ruti raste stopa kriminaliteta, a lokalno stanovništvo boji se za svoju sigurnost i imovinu. Bosna i Hercegovina sa svojim političkim i financijskim ograničenjima nema kapaciteta samostalno odraditi posao na svom teritoriju, a države preko kojih migranti pristižu u BIH nisu od prevelike pomoći jer slabo zaustavljaju ilegalne migrante. Jugoistočna Europa funkcionira po principu spojenih posuda i zato je jedino pravo rješenje trajno zaustavljanje masovnog preljeva ilegalnih migranata. Europa mora reagirati kao cjelina. Pretvaranje srednje i zapadne Europe u utvrdu, dok se istovremeno jugoistok kontinenta prepušta kaosu, moglo bi se u budućnosti pokazati pogubnim.